Zdajemy sobie sprawę, że obowiązuje dyrektywa z 2008 roku, ale musimy też przyjąć, że czasami życie jest bogatsze niż postanowienia dyrektywy i dotychczasowe regulacje.